Es leuchtet mir schon ein, dass bei Ländern mit eklatantem Entwicklungsunterschied und teilweise sehr großer wirtschaftlicher Abhängigkeit von der Landwirtschaft eine große Skepsis gegenüber der Liberalisierung an den Tag gelegt wird.

Die norwegische Butterkrise im Jahr 2011 zum Beispiel, mit irrsinnig hohen Preisen für Butter auf dem Schwarzmarkt, hat Erinnerungen an längst vergessene Zeiten des innereuropäischen Schmuggels geweckt und deutlich gemacht, wie stark die norwegische Bevölkerung durch die Zölle belastet wird. Ich kann auch nachvollziehen, dass man die kleine und nicht konkurrenzfähige Landwirtschaft in Norwegen nicht dem vollen Druck des Binnenmarkts aussetzen will. Aber gerade für ein EWR Mitglied wie Norwegen muss es andere Wege geben, als aberwitzig hohe Importzölle zu verhängen.

Die eine haben Sie beantwortet. Ich wollte fragen, wie die Kommission damit bislang umgegangen ist. Das haben Sie kurz erläutert. Aber die wichtige Frage ist natürlich auch Sie sprachen davon, bilaterale Gespräche aufzunehmen. Wie kann so etwas konkret aussehen? Wie können wir letztendlich auch unsere norwegischen Partner davon überzeugen, dass sie andere Mittel nutzen müssen, um ihre Landwirte zu schützen, als das, was sie bislang an den Tag gelegt haben?